Pani komisárka, tento Parlament zastupuje hlas občanov zo všetkých členských štátov Európskej únie. Zastupuje záujmy tých, ktorí od Únie očakávajú ochranu, tých, ktorí s jej existenciou spájajú prosperitu, aj tých, ktorí v nej vidia garanciu príležitostí pre svoje deti. Vianoce sú však príležitosťou myslieť viac aj na tých, ktorým chudoba bráni v realizácii ich občianskych práv. Je našou povinnosťou zastupovať aj ich, pretože tento Parlament má byť aj ich hlasom. Len vtedy sa zo spoločenstva európskych štátov stane skutočné spoločenstvo všetkých európskych občanov. V tomto zmysle by som chcela popriať, nielen vám, pán predseda a pani komisárka, kolegom a kolegyniam, ale aj všetkým občanom Európskej únie, milostiplné a požehnané Vianoce a všetko dobré do nového roku